Ja, hvala za besedo. Zdaj, če gledam malo nekje energetiko, pa če si neko torto predstavljamo. Ko vidimo, da ima tretjino, bi rekel, energije lahko proizvedemo iz jedrske, tretjino iz termoenergije in pa eno tretjino, bi rekel, nekje iz hidroelektrarne. Zdaj bi rekel takšnega idealnega koncepta, ko ga, ko smo ga imeli in ga še trenutno imamo v Sloveniji, bi rekel, ga imamo bi rekel, ga imajo redke države, tako da zmeraj bi rekel, neki izpad enega dela lahko dusti drugi del. Zdaj vemo, da je je pač zakonodaja pač razogljični in to so trendi, tudi Slovenija se temu ne more izogniti, ampak nimamo pa mi ... bi rekel, capljamo na nekem mestu, neke rešitve, kako bomo neki termo delali, obvestilo je bilo nekaj v preteklosti, pa čas, koliko časa, pa žal nimamo. Imeli smo energetske koncepte, pa so bili, pa niso bili, pa so se delali. Ti, ko bi mogel biti ven, se potem vse skupaj nekje ugasne in in da bi mi začeli se sploh, bi rekel, nekje realno pogovarjati, bi bilo smotrno, da bi v Sloveniji naredili sploh analizo, kako pa lahko mi naredimo v Sloveniji, energije iz obnovljivih virov energije. Šele potem jaz lahko govore, okej, toliko dobimo ven iz vetra, toliko je iz vode, toliko je iz fotovoltaike, toliko še pa ostalih zadev. Zdaj pa mi te analize - daj, a jo imamo, a jo nimamo. Jaz osebno ne vem, ampak cilje, ki jih postavlja Evropa, oziroma mi smo včasih pa še boljše, pa si te cilje še nadgradimo, brez da bi imeli mi neko osnovo, koliko je pa naša realnost, in to je težava. Vemo pa, da se vsi ti, bi rekel, od fotovoltaike tudi to so, to niso, bi rekel, energije iz teh virov ni poceni, mora biti in je dobro je tudi ostale, bi rekel družbe kot, Gen-i, kot, holding, da to investirata, ampak po eni strani moramo pa tudi gledati samo na gospodarstvo. Če bomo mi imeli samo energijo iz OVE-jev, bo to hudičevo drago za naše gospodarstvo, stabilen vir, zanesljiv vir, ker dokler imamo mi, bi rekel, energijo, da imamo, bi rekel, da smo samozadostni, lahko vzdržujemo nekaj, bi rekel, neki, nadzor na ceno energije, čim bo pri nas manko, bo šla pa energija, porastla gor in bo tudi, bi rekel, to naše gospodarstvo, bi rekel, dosti, dosti manj konkurenčno. Zdaj mi smo si zastavili neke cilje do dva dvajset petindvajset procentov iz OVE-jev, pa vemo, da jih ne bomo dosegli. Jaz sem to že vprašal na ene hearingih, pa tudi še včasih kaj vprašaš katerega ministra, pa sekretarja. Cilje si postavimo, pa vemo, da ne bomo naredili, potem pa neke zadeve, ko bi pa lahko mogoče saj, da bi cilje dosegli nekje po dva triindvajset-dva štiriindvajset, si pa zopet potem, bi rekel, mečemo polena pod noge. Nočejo imeti, ne, bi rekel, vetrnih, ne Mure, ne, bi rekel, tudi težave so na spodnji Savi, srednja Sava, tako še nekaj, bi rekel, vse v zraku, se pravi, mi bi, zaprli bi TEŠ, zaprli bi jedrsko. To ne gre. Zdaj, če hočeš ti nekaj narediti na segment razogljičenja, je pomeni pa velik bi rekel, velik delež iz COdva pride pa iz, bi rekel, iz sektorja promet. Zdaj. Mi, ne vem, če kaj govorimo, o neki elektrifikaciji prometa. To niso zdaj samo električni avti, to je tudi železnica pa še kaj drugega. Ampak zdaj, bi rekel, ko cela Evropa, ko, bi rekel, ko so bi rekel, te perspektive, finančne, so usmerjene v železnico v elektrifikacijo železnice, mi še šele pogovarjamo o tretji razvojni osi, mi smo zmeraj, bi rekel, ene par korakov odzadaj in to nas tepe. Ko pa treba neki cilj iti v Bruselj podpisat, bomo imeli petindvajset procentov bomo imeli kar trideset procentov, ko smo boljši od vseh ostalih. Ampak to nas tepe. In to bi res bilo enkrat smiselno, da se neke naredijo neke analize, nekaj, da se neka stroka reče, dobro tudi, da je, bi rekel, gospod predsednik vlade na obletnici Zlatoličja je rekel, naj že enkrat stroka pove, kam in kako. Pa jaz upam, da bo do teh dejanj enkrat prišlo, ker zdaj mislim, da enkrat nekomu paše, drugič nekomu ne paše, nikoli ni, bi rekel, tisto, ko bi nekaj stroka naredila in bi se nekaj podpisala. Daj govorimo v TEšest. Glejte, TEšest lahko zapre vseh tistih tristo ljudi, tristo dvajset ljudi bo pač nekako drugače preživelo. Point pa je, ka bo bo preživela Slovenija brez te energije. In tu zapremo to, zapremo ono, brez nekih analiz, ka bo to vplivalo na prebivalstvo, na gospodarstvo, je to, bi rekel, malo neodgovorno. Zdaj, bolj je, mogoče včasih malo, zanimivo poslušati strokovnjake, ko se poznajo na primarno regulacijo, pa na sekundarno regulacijo. Jaz se o teh zadevah poznam, pa se ne bom spuščal toliko, ampak spomnite se malo mogoče pretekle zime, pa ne zdaj, ko je bila mila, one prejšnje, tisti, ko ste, imate električne aparate, ste videli, da vam ura pa ura na aparatu, da je zaostajala. To je bil problem frekvence in to je bi bilo zelo, bi rekel, tisti cel naš sistem, bi rekel, tako na najdi. Morate pogledati, če si kake članke pogledate, da naš sistem, bi rekel, energetski, bi rekel, zelo zelo stabilen. Koliko izpadov ima Slovenija? Praktično jih nima. Ali pa ne vemo za nih? Okej, žled je bila naravna posledica, to ne moreš pomagati. Nemci imajo pa to vsakodnevno. Sever se koplje v energiji, odvečni elektriki, jug ima problem, pa ima pa manko. Zdaj pa nekih preprostih, veliko rešitev, a pa čarobnih palic ni. Energetika ni to tek na sto metrov, ampak to je maraton, in to se ne more spreminjati, če pride ena opcija ali pa druga opcija na vlado, ampak energetika, to ni ne more biti nobene opcije, dolgoročen cilj in se moramo neki cilj si je treba postaviti, tako da rečemo, vemo, kam bomo šli, s čim bomo tja šli in kaj bomo tam. Mi si pač tu neke cilje spreminjamo, bi rekel, dnevno, in to v energetiki to ni zadeva, sploh energetika ni tak sektor oziroma pomen, ki bi se lahko cilji spreminjali. Zdaj jaz upam, da ta cilj, ko ga imamo pač nekje do dva trideset dvaintrideset procentov iz OVE-ja, kako bomo to uresničili, res me to zanima. Zato sem tudi prej v samem stališču omenil, da mi je žal, Zdaj, če je to dokument, ki je pač ne sme biti javno predstavljen, pa mislim, da tisti energetski koncept, ko se nekaj delal, pa neki rezultati so takoj bili noter narejeni, vsaj neka osnova za pogovor. Zdaj, če bo spet čakali pa neke študije delali, nam bo spet, bi rekel, eno leto bomo zgubili. Saj neki dokumenti, ko so nekaj narejeni, da nekaj bistvenih razlik, jaz mislim, da ne more biti. potem, bi rekel, podnebne zahteve pa da vidimo, kam lahko gremo, da bo to čim bolj ugodno za, pa bomo te cilje dosegli, bi bila pa to neka osnova za pogovor. Vsekakor pa ni tole moč mest, da govorimo o neki primarni regulaciji pa sekundarni regulaciji, ker to je pa stvar za strokovnjake, ker. Dobro, jaz prihajam iz energetike, ampak določene pa ne in tu o teh zadevah govoriti pa lahko, samo najprej dajmo še, najprej dajmo še sprejeti zakon o zapiranju premogovnika, pa da zagotovimo sredstva iz proračuna, kako bomo tem ljudem, tem ljudem, ki bojo pač izgubili delovna mesta, ka bomo tja v tisto, bi rekel, Šaleško dolino prinesli. Zdaj, mogoče bi bilo dobro, da bi se kje enkrat ogledali samo TEŠ kot objekt. Od TEŠ-a se govori zmeraj, TEŠšest, TEŠšest objekt je objekt. Tisto, ko je bil mogoče kake namene, oziroma če je naredil kaj slabega, so pa imena obstajala, ne pa objekt ko objekt. Objekt kot objekt, vemo da dela, pa bi rekel, da dela zelo dobro, napram drugim, takim podobnim objektom, ampak če bi vi šli na tisti objekt, pa malo pogledali po po naši dolini, bi videli eno veliko, veliko jezero. Tam je bila včasih vse zemlja. Saj pa ni bilo to želja doline, pa prebivalcev, da se tisti premog ven skoplje. To je bilo, pač, "kao" najbolj ugodno, da bo lahko Slovenija živela dobro, da bomo imeli dovolj energije in da bo gospodarstvo, bi rekel, nekaj konkurenčno. za TEŠšest se nismo odločili delati, saj vse to so se odločili garniture, to so se odločili vodstva holdinga, nadzorni svet, to naprej in potem tudi AUKN. Vsi so to vedeli, da je objekt tako velik, so pa to ugotovili znanstveniki. Bolj ali prav, bi rekel malo zanimivo. Vsak minister, ko je prišel iz okolja in prostor tja na tisti objekt, je hotel imeti še višji blok. Tekmovali so - en je hotel imeti osemsto, a veste, to je bilo toliko zanimivih zgodb, tako da govoriti o TEŠ je kar nekaj, to, saj je vse narobe, pa mogoče ni tako narobe. Mogoče je bilo več narobe storjenega tu v Ljubljani, ke v Šoštanju. Tako da, jaz upam, da bomo, ko bo v nadaljevanju, bi rekel, neka tema na odboru, je pa mogoče pa ta koncept, ko je neka videli, da bi se lahko začeli nekje o tem pogovarjati, v nekih zadevah, da vidimo, kje smo, pa kakšna naša realnost. Hvala!